Monsieur le Président, chers collègues, notre rapport en commission de l'emploi et des affaires sociales évoque la nécessité d'appliquer le principe de responsabilité sociale des entreprises à chaque étape de la chaîne de production, tant pour les filiales que pour les fournisseurs. Il recommande également une transmission d'informations plus systématique de la part des entreprises concernant leurs activités au niveau social et environnemental.

Les entreprises ne s'exposent à aucune sanction et suivent de manière aléatoire leur responsabilité sociale et environnementale. Mes amendements faisant référence, de près ou de loin, à la mise en place progressive de normes contraignantes, de mesures obligatoires ou encore de mécanismes de contrôle efficaces en matière de RSE n'ont pas été pris en compte.

En effet, depuis sa communication de 2002, la Commission européenne a pris de moins en moins d'engagements en la matière. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce recul de la Commission. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Enfin, il n'est pas pertinent d'avoir deux rapports de deux commissions parlementaires différentes sur le même sujet.